Voilà la réalité tragique d'un Burkina Faso en proie au terrorisme islamiste, avec à la clé un risque de famine.

Le sacrifice en mai dernier de Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello nous rappelle douloureusement l'engagement de la France dans la lutte antiterroriste depuis

En matière économique, je salue le projet ambitieux d'électrification solaire de la région. Infrastructures énergétiques et routières, soutien au pastoralisme, les défis économiques au Burkina Faso et dans le Sahel sont immenses.